Alors que l'opposition grandit et que le Conseil a signifié, la semaine dernière, son ambition de conclure les accords commerciaux sans l'accord ni la validation des parlements nationaux et régionaux, vous n'évoquez à aucun moment cette question. C'est pourtant un sujet grave et important.

Juncker en 2015, qui déclarait Il n'y a pas de choix démocratique contre les traités commerciaux. Aujourd'hui, alors que l'Italie a fait le choix d'une nouvelle politique, Bruxelles, par la voix de son commissaire européen au budget, a déclaré Les marchés enseigneront aux Italiens à voter de manière juste. C'est une menace directe à l'encontre des Italiens, c'est une menace directe à l'encontre de la démocratie.